A gazdaságpolitikák összehangolása az Európai Unió közösségébe vetett megerősített hitet jelenti. Ez az Unió hosszú távú válasza a jelenlegi pénzügyi, gazdasági és bizalmi válságra. E felügyelet elsőként vezet be általános szabályalapú nemzetközi makroprudenciális mechanizmusokat, és a fordított többségi szavazással a Bizottságot megerősíti, elismerve, hogy az egyensúlyt nemzetközi szinten kell felügyelni, de tagállami szinten kell kezelni.

Az Unió ezáltal garantálja a tagállamok és az Unió versenyképességét, belső konvergenciáját, az erős monetáris uniót, a fenntartható szociális piacgazdaságot, és megakadályozza a jövőbeli válságok kialakulását.